Din perspectiva fermierilor, însă, a vorbi astăzi de compatibilitatea dintre Acordul cu Mercosur și Pactul ecologic este destul de dificil. Acordul cu Mercosur ridică probleme privind standardul în trei mari domenii unde avem nevoie de răspunsuri ferme. În ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, este complicat ca noi să discutăm despre durabilitatea pădurilor în interiorul Uniunii Europene, să alocăm resurse financiare serioase în această direcție, în timp ce țările din Mercosur își ard pădurile în mod intenționat pentru a face loc producției de carne de vită sau de soia. Discutăm de strategia de la fermă la furculiță ca parte a schimbărilor climatice și impunem standarde înalte de calitate la alimentele produse de fermierii din Uniunea Europeană.

Mai mult, am avut din Brazilia importuri de carne putredă pe care serviciile de specialitate din interiorul Uniunii Europene nu au putut să le detecteze.

Fermierii din Uniunea Europeană, pe bună dreptate, au o serie de restricții privind utilizarea pesticidelor, a antibioticelor și a hormonilor de creștere, dar fermierii din Mercosur nu au aceste obligații. Iată, tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că acest acord ne va oferi răspunsuri ferme la preocupările noastre, astfel încât să putem asigura un echilibru între fermierii din Mercosur și cei din Uniunea Europeană.